Señora Presidenta, 2012 ha sido un año clave para el euro.

En primer lugar, hay que rematar la unión bancaria con los dos pilares el marco de resolución de crisis bancaria y el fondo común de garantía de depósitos. Además, hay que avanzar en la integración, en la unión fiscal. En definitiva, hay que seguir avanzando para lograr una verdadera unión económica. Y, además, la culminación de este proceso deben ser los fondos de estabilidad. Evidentemente, estamos casi todos de acuerdo en que esta emisión de deuda conjunta estará sujeta a una estricta condicionalidad, y es que es fundamental demostrar que tenemos un camino con unos objetivos por cumplir y que estamos dispuestos a llegar hasta el final. Como dijo Mario Draghi durante su última visita a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de esta Casa, el sentido de urgencia ha pasado. Eso es positivo, pero no cesemos en el empeño, en seguir avanzando, sin prisa pero sin pausa, hacia una verdadera unión económica y, en definitiva, una verdadera unión política.